Ne croyez pas que dans toute l'Europe aujourd'hui, on puisse utiliser du cannabis médicinal, c'est à dire la molécule CBD, ce n'est pas vrai. Donc, nous avons besoin d'un encadrement européen et de ce point de vue là il est très important que la Commission puisse donner des indications claires aux États membres.

Il ne s'agit pas de dire aujourd'hui que n'importe qui peut utiliser du cannabis, mais que c'est bien le médecin, seul juge, qui peut dire que le cannabis CBD peut être utilisé dans le cadre de la résolution d'un certain nombre de douleurs pour les patients.

Or, ce n'est pas tout à fait vrai car, on le sait, des modes de prescription doux, par exemple, tisanes, pommades ou autres peuvent être parfois beaucoup plus efficaces et beaucoup plus ciblés chez certains patients qui supportent mal les médicaments.